V prípade prenajatého plavidla tak nesie zodpovednosť za činnosť takéhoto plavidla štát, v ktorom je plavidlo prenajaté. V rámci aktualizácie dohovorov o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín sa však otvorila diskusia o zásadnej zmene uvedeného pravidla tak, aby za činnosť prenajatého plavidla zodpovedala krajina, v ktorej je plavidlo vlastnené. Priznám sa, že mám isté pochybnosti o tom, že by štáty, ktoré zmluvne prenajali plavidlo inému štátu, dokázali efektívne kontrolovať činnosť vykonávanú týmto plavidlom. Ako príklad by som mohol uviesť moju krajinu, ktorá sa nachádza vo vnútri Európy, nemá prístup k moru, ale vlastní morskú flotilu. Samozrejme nemá efektívne možnosti kontrolovania týchto lodí, pretože sú prenajaté a prevádzkované inými krajinami.